forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum um vexti og verðtryggingu númer þrjátíu og átta tvö þúsund og eitt með síðari breytingum frumvarpinu er ætlað að bregðast við nýjum verðsöfnunartíma vísitölu neysluverðs vegna innleiðingar á reglugerð frá evrópusambandinu en gerðin mælir fyrir um samræmt tímabil fyrir söfnun verðupplýsinga fyrir hina samræmdu neysluverðsvísitölu e e s svæðisins og er málið á þingskjali níu hundruð og átján sex hundruð og átjándu mál í dag reiknar hagstofa íslands út vísitölu neysluverðs miðað við verðlag tvo fyrstu virka daga hvers mánaðar og er útreikningur samræmdu e e s vísitölunnar fyrir ísland miðaður við sama tímabil greind reglugerð frá e s b mælir hins vegar fyrir um að frá og með fyrsta janúar tvö þúsund og átta skuli verðupplýsingum safnað í að minnsta kosti vikutíma um miðjan hvern mánuð þar sem ekki kemur til álita hér á landi að reikna út tvær mismunandi neysluverðsvísitölur er óhjákvæmilegt að laga verðsöfnunartíma vísitölu neysluverðs að hinum nýju evrópuákvæðum þessi breyting á söfnunartíma vísitölu neysluverðs gerir það að verkum að ákvæði laga um vexti og verðtryggingu geta ekki staðið óbreytt ástæðan er sú að tíminn frá birtingu vísitölunnar í lok hvers mánaðar til gildistöku hennar verður einfaldlega of stuttur er þá sérstaklega haft í huga að ekki mun gefast tími til að senda út innheimtuseðla vegna þeirra fjárskuldbindinga sem eru á gjalddaga fyrstu daga mánaðarins í frumvarpi því sem hér liggur fyrir er því lagt til að skýrt verði kveðið á um tímatafir milli útreiknings vísitölu neysluverðs og beitingar hennar til verðtryggingar sparifjár og lánsfjár það ekki frá fyrsta degi strax næsta mánaðar heldur næsta mánaðar þar á eftir hæstvirtur forseti ég tel ekki þörf á að lýsa frekar efni frumvarpsins en að lokinni þessari umræðu mælist ég til þess að málinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar